Astfel, în 2060, procentul cetățenilor din UE 27 cu vârste peste 65 de ani va ajunge la 30 Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții pentru satisfacerea cererii din ce în ce mai mari de îngrijiri medicale, adaptarea sistemelor de sănătate la nevoile unei populații în curs de îmbătrânire și menținerea viabilității acestora pe fondul creșterii deficitului de forță de muncă. Comisia, statele membre și, în special, autoritățile locale trebuie să găsească soluții pentru adaptarea locuințelor, a mijloacelor de transport în comun și chiar a unor sectoare, cum ar fi turismul, pentru a fi capabile să răspundă necesităților specifice ale persoanelor vârstnice. Salut adoptarea regulamentelor europene privind drepturile pasagerilor, în special a persoanelor cu mobilitate redusă, cum este cazul multor persoane vârstnice care călătoresc pe mare, cu avionul sau cu trenul.